Pourtant, même si elle est audacieuse, la formule n'était pas inexacte certains prospèrent tant qu'il y a du secret et ne prospèrent que dans le secret. La transparence est donc la seule arme efficace, la principale arme pour contrer l'évasion et la fraude fiscales.

Les autorités fiscales j'en suis persuadé ont besoin de cette source supplémentaire d'information, car dans le cas contraire, elles ne pourraient pas repérer un dispositif particulier au cours de l'audit d'une entreprise faute d'avoir une vue d'ensemble. Je pense que cette nouvelle proposition va considérablement aider les autorités fiscales à améliorer leur efficacité dans la lutte contre les mécanismes d'évasion fiscale. Je crois qu'elle représente une nouvelle étape pour soutenir l'équité dans le domaine de la fiscalité. Une fois adoptée, cette directive permettra de garantir des conditions de concurrence équitables. Elle fournira une plus grande sécurité aux intermédiaires qui respectent l'esprit et la lettre de notre législation et elle rendra la vie très difficile à ceux qui ne le font pas. À l'heure actuelle, reconnaissons qu'il peut s'avérer compliqué pour certaines entreprises qui ne pratiquent pas de planification fiscale de rivaliser avec les multinationales qui utilisent les régimes fiscaux agressifs pour éviter de payer leur juste part d'impôts. C'est une situation qui est d'autant plus injuste qu'elle signifie également que les contribuables honnêtes doivent payer plus que leur juste part pour compenser le manque à gagner et assurer le financement des services publics et des biens communs dont nos concitoyens ont besoin. Je me suis engagé à mener ce combat jusqu'au bout de mon mandat et je le ferai, parce que depuis le premier jour, mon objectif et celui de cette Commission est d'aboutir à ce que tous les contribuables, citoyens et entreprises, soient sur un pied d'égalité, que nul ne soit indument privilégié. Je veux à nouveau féliciter le rapporteur pour son excellent travail qui me semble t il constitue une base pour une approbation très large de votre Assemblée, laquelle sera un signal politique de volonté très fort et que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je vous remercie de votre attention et de cette nouvelle preuve de soutien à ce que la Commission entreprend depuis novembre 2014 à son rythme sans doute, et ce rythme est aussi celui de la décision publique mais avec une totale détermination, que nous partageons,